Igen nagyra értékelem az Európai Parlament aktív szerepvállalását a bővítési folyamatban, valamint konstruktív részvételét a bővítésről szóló általános vitában, és konkrétan természetesen az izlandi csatlakozási folyamatban.

A miniszteri szintű csatlakozási konferencia első ülésére

Számos olyan terület van, amely különösen fontos, és ezekre szeretném külön felhívni a figyelmet. Az önök állásfoglalás tervezete is megteszi, hogy azonosítja ezeket a kérdéseket. Az elért eredményekről szóló 2010. évi jelentésében a Bizottság megállapította, hogy Izland teljesíti a tagsághoz szükséges politikai kritériumokat, és annak ellenére, hogy erősen sújtotta a gazdasági és pénzügyi válság, kellőképpen felkészült ahhoz, hogy meghozza az uniós tagság követelményeinek teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

Azt is megállapította, hogy megfelelő volt Izland általános felkészültsége az uniós vívmányok átvételéhez és alkalmazásához, különösen annak köszönhetően, hogy az ország tagja az Európai Gazdasági Térségnek és részes fele a schengeni megállapodásnak. Izland működő piacgazdaságnak tekinthető és középtávon visszanyerheti arra vonatkozó képességét, hogy az egységes piacon belüli versenykényszerrel és a piaci erőkkel szemben is megállja a helyét. A Tanács emlékeztetett arra, a tárgyalások azt célozzák, hogy Izland teljes körűen átvegye és alkalmazza az uniós vívmányokat. A tárgyalások menetét az fogja meghatározni, hogy Izland teljesíti e az EGT megállapodás értelmében fennálló összes kötelezettségét, teljes körűen figyelembe véve egyebek mellett a 2010. június 17 i európai tanácsi következtetéseket, továbbá, hogy milyen eredményt ér el a Bizottság véleményében megállapított egyéb hiányosságok felszámolása terén. Ezzel párhuzamosan a Tanács emlékeztetett egyrészt arra, hogy amíg a csatlakozási tárgyalások folynak, az EU és Izland közötti kapcsolatok alapvető, szerződéses alapja továbbra is az EGT megállapodás marad, másrészt arra, hogy Izland az elmúlt két év során is tevékeny és konstruktív partner volt e kereteken belül és a schengeni térség vonatkozásában. Jók az eredményei a fejlődő uniós vívmányok alkalmazása terén is. A Tanács tehát arra ösztönözte Izlandot, hogy ezt a gyakorlatot folytassa. Az Európai Parlament állásfoglalás tervezete átfogó képet ad az elért eredményekről és a megoldandó feladatokról. Az utóbbiakat illetően szeretném felhívni a figyelmüket a közös feladatunkra, a közvéleménnyel történő korrekt és mélyreható kommunikáció szükségességére mind az izlandi, mind pedig az uniós polgárokkal. A fentiek fényében ismételten rámutatnék arra, hogy magyar elnökség alatt is még igen sok a tennivaló. Ami az elnökséget illeti, magától értetődően számítunk arra, hogy az összes tagállam, a Bizottság és természetesen az Európai Parlament is segíti Izlandot e vállalkozásában. Alapvető fontosságú, hogy fenntartsuk a munka lendületét, és ezáltal még ebben a félévben a lehető legnagyobb mértékben előre mozdítsuk a tárgyalásokat. Meggyőződésem, hogy Izland csatlakozása sikertörténet lehet. Lendületet adhat a bővítési politika egészének, és növelheti annak sikerességét. A magyar elnökség mottója és célja az erős Európa.